Egyszerűen a Jobbik Magyarországért Mozgalom is támadta Magyarországon a nyelvtörvényt.

Hol voltak Önök akkor, amikor most a jogvédők szerepében tetszelegnek, hol voltak akkor, amikor a szlovák nyelvtörvényt bevezették, hol volt Cohn Bendit, amikor a délvidéki magyarokat a szerb szélsőségesek megfélemlítették, hol volt Schulz Martin, amikor a délvidéki sírokat, magyar sírokat, erdélyi magyar sírokat megrongálták?

Nem tudom elfogadnia azt a kritikát, amit a magyar kormánnyal szemben és a magyar elnökséggel szemben megengednek. Az üres MSZMP s vagy MSZP s károgással szemben a Jobbiknak mindig voltak pozitív javaslatai. Igenis fel kell vetni a szlovák nyelvtörvény ügyét, igenis fel kell vetni a Beneš dekrétumok eltörlésének az ügyét, igenis fel kell vetni a székely területi önrendelkezést, igenis fel kell vetni a cigánybűnözés megállítását és felszámolását Magyarországon és egész Európában, és jó lenne, hogyha a magyar kormány legalább annyira tudna összpontosítani otthoni feladatára, hogy több millió magyar választópolgár akaratát végrehajtva végre rács mögé dugják az előző magyar diktátort, Gyurcsány Ferencet.